Monsieur le Président, après les rapports Tarabella, Ferrara, Panzeri, Noichl, Rodrigues, voici encore aujourd'hui un rapport au titre trompeur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde. Qui pourrait en effet s'opposer à la liberté d'expression, de pensée, de conscience et de religion?

Encore faudrait il que cette même liberté puisse déjà s'exprimer au sein des nations de l'Union européenne, à commencer par mon pays, la France, où la campagne électorale que nous venons de vivre n'a pas été un modèle de démocratie républicaine, loin s'en faut. Vous voulez donc maintenant, à travers votre rapport, donner des leçons de démocratie aux autres pays, au monde entier, par exemple, à la Russie. Vous la rendez responsable des souffrances du peuple ukrainien alors que la politique menée par l'Union européenne en est largement à l'origine vous avez attisé le conflit ukrainien au lieu de l'apaiser. De même, votre idéologie destructrice des nations, mais aussi de la famille, vous enjoint, une fois de plus, de mettre l'accent sur les minorités LGBTI, Roms et, bien sûr, sur les prétendus bienfaits de votre politique immigrationniste. Mais que faites vous donc de tous ces oubliés de la mondialisation, de tous ces invisibles, des victimes de l'immigration massive, de la menace du fondamentalisme islamiste, de nos frontières passoires, des enfants déboussolés par votre idéologie du genre, à qui il faudrait expliquer maintenant qu'une famille, c'est un papa et

Nos compatriotes ne sont pas en quête d'une compassion universelle et mondiale. Non, ils ont un besoin impérieux que nous les remettions au premier plan, ils ont besoin d'un travail, ils ont besoin de l'équilibre d'une famille. Ils ne sont pas en quête de minorités empilées les unes sur les autres, entraînant un communautarisme mortifère. Non, ils ont besoin, au contraire, de nations réunifiées et protégées.